lo spazio di un accordo. Questo, a mio avviso, soprattutto perché non si guarda al prossimo quadro finanziario con pragmatismo e perché la maggioranza in questo Parlamento ha un approccio totalmente utopico a quello che deve essere il prossimo Quadro finanziario pluriennale. Si chiedono molte risorse in più, 200 miliardi di euro in più, per finanziare alcuni programmi e alcune nuove priorità. Io credo che per trovare un accordo sia necessario tornare al pragmatismo e porci una domanda se ogni volta che dobbiamo negoziare il bilancio, il Quadro finanziario pluriennale, chiediamo più risorse e gli Stati membri non le vogliono mettere, evidentemente un motivo c'è. Se un investimento è buono, io credo che i finanziatori siano contenti di mettere delle risorse in più. Se non le vogliono mettere, è abbastanza evidente il motivo, e cioè che non considerano i programmi e le linee di spesa efficienti nel portare avanti quegli obiettivi. Soprattutto a me preoccupa una deriva, è cioè il fatto che la prossima proposta di Quadro finanziario pluriennale è permeata di condizionalità, condizionalità che renderanno questo strumento uno strumento antidemocratico e metteranno le decisioni di spesa e di allocazione dei fondi alla mercé di qualche burocrate di Bruxelles. Ultima chiosa sulle risorse proprie. Iniziamo a chiamarle con il proprio nome le risorse proprie sono nuove tasse illegittime che Bruxelles vorrebbe mettere sui cittadini europei. Questo non è l'approccio corretto e su questa strada non troveremo mai un accordo per rendere questo strumento uno strumento al servizio dei cittadini e non uno strumento di ricatto politico.